tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst um klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum óundirbúnum fyrirspurnatíma og er um heilsugæslu á suðurnesjum málshefjandi er háttvirtur þingmaður árni johnsen heilbrigðisráðherra álfheiður ingadóttir verður til andsvara hin síðari hefst klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi og er um peningamálastefnu seðlabankans málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson efnahags og viðskiptaráðherra gylfi magnússon verður til andsvara umræðurnar fara fram